það er sennilega fátt sem hefur leitt til meiri efnahagslegrar velferðar en uppfinningin á því fyrirbæri það gerir mönnum kleift að fjárfesta og efnast án þess að tapa hugsanlega öllum sínum persónulegu eigum sú takmarkaða ábyrgð verður hins vegar náttúrlega að hafa takmörk líka og í þessum krosseigna tengslum eins og þau koma fram í þessari mynd sem er alveg brjálæðisleg það verður einfaldlega að takmarka möguleika manna á þessu á einhverja vegu það er svo spurning eftir svona hrun eins og hér hefur orðið hvort það sé ekki fyllilega réttmætt að setja hér einhver afturvirk lög þar sem sú takmarkaða ábyrgð sem menn báru í aðdraganda og í þessu hruni að henni verði einfaldlega aflétt og menn verði gerðir persónulega ábyrgir í miklu meira mæli en gert er almennt hvað varðar samtök atvinnulífsins og lífeyrissjóðina er þetta áhugaverð statistík því að aðkoma samtaka atvinnulífsins og

umsagnar fyrir nefndum þrátt fyrir það að samtök atvinnulífsins eru eingöngu með þrjátíu og eitt prósent af vinnuafli í landinu undir sínum verndarvæng og tíu prósent af fyrirtækjum þau fá umsagnir um nánast hvert einasta frumvarp sem fer hér í gegn samtök atvinnulífsins eru fyrst og fremst í hagsmunagæslu fyrir ákveðin fyrirtæki og ákveðna geira atvinnulífsins og það er alls ekkert ásættanlegt að þau fái að hafa þetta mikla vægi í umsögnum um frumvörp eins og þau hafa gert hingað til þetta er atriði sem þingið sjálft